nefndaráliti minni hluta heilbrigðis og trygginganefndar á þingskjali fimm hundruð níutíu og níu það er þrjú hundruð þrítugustu mál sömuleiðis fylgja því breytingartillögur frá minni hlutanum á þingskjali sex hundruð og það er þrjú hundruð þrítugustu mál áfram eins og kom fram hér í máli framsögumanns meiri hluta taldi hann upp alla þá sem komu fyrir nefndina og tel ég ástæðulaust að endurtaka það

þetta frumvarp frumvarp til laga um almannatryggingar og frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra það eru tvenn lög sem eru þarna

telur allt of skammt gengið í að bæta réttindi og kjör lífeyrisþega í þessu frumvarpi og leggur því fram breytingartillögur í samræmi við sameiginlega þingsályktunartillögu allrar stjórnarandstöðunnar um nýja framtíðarskipan lífeyrismála sem er á þingskjali þrjú þriðja mál kom hér fram í haust þegar þing kom saman minni hlutinn telur mjög mikilvægt að minnka vinnuletjandi þætti í almannatryggingunum og vill losa lífeyrisþega úr þeirri fátæktargildru sem miklar tekjutengingar hafa í för með sér atvinnuþátttaka lífeyrisþega eykur félagslega virkni þeirra er þjóðhagslega hagkvæm og líkleg til að stuðla að betra heilbrigði við yfirferð frumvarpsins í nefndinni lýstu fulltrúar eldri borgara yfir stuðningi við tillögur stjórnarandstöðunnar um nýja framtíðarskipan lífeyrismála og þær breytingartillögur sem við leggjum til hér við aðra umræðu þessa máls þeir ítrekuðu einnig á fundi nefndarinnar að þeir hefðu verið ósáttir við tillögur ríkisstjórnarinnar sem sneru að lífeyrismálunum í sameiginlegri yfirlýsingu og hefðu fallist á hana undir þrýstingi og hótunum um að hjúkrunarkafli yfirlýsingarinnar yrði tekinn út ef þeir gerðu ekki svo fram kom hjá gestum í nefndinni að stjórnvöld hefði ekki viljað ganga lengra en fram kemur í frumvarpinu og yfirlýsingunni frá nítjánda júní tvö þúsund og sex félag eldri borgara telur yfirlýsinguna eingöngu spor í rétta átt en það hefði mátt ganga lengra þeir líta því ekki á þetta sem þessa gríðarlegu kjarabót sem stjórnarliðar tala fjálglega um hér

fulltrúar tryggingastofnunar bentu á ýmsa alvarlega vankanta á frumvarpinu og því fyrirkomulagi sem væri lögfest með því að samþykkja það einnar krónu of háar tekjur gætu haft í för með sér þrettán hundruð til fjórtán hundruð þúsund krónur tekjuskerðingu á ári við ákveðnar aðstæður og jafnvel endurkröfu á þeirri upphæð frá tryggingastofnun ári síðar einnig var bent á að mismunandi gildistaka ýmissa þátta frumvarpsins svo sem hækkun tekjutryggingarinnar og svo lækkun tengingar við tekjur maka síðar samhliða hækkun eigin skerðingarhlutfalls flækti kerfið í stað þess að einfalda það sem var einmitt eitt af markmiðunum með breytingunum það er að einfalda kerfið hækkun tekjutryggingarinnar um áramótin hefði í för með sér með að allmargir lífeyrisþegar fengju hækkun þá sem síðan yrði tekin til baka á næsta kjörtímabili þegar tengingin við tekjur maka átti að minnka þeir bentu því á að það væri nær að láta þessi atriði taka gildi samhliða á blaðamannafundi í fyrradag það er sjötta desember síðastliðinn kynntu heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra nokkrar frekari breytingar á frumvarpinu af hálfu ríkisstjórnarinnar og með þeim er komið í veg fyrir að bætur hækki fyrst og lækki síðar samkvæmt upplýsingum fulltrúa tryggingastofnunar sem kom fyrir nefndina til að fara yfir þessar breytingar sem þessir ráðherrar boðuðu og koma hér fram í breytingartillögum meiri hlutans

ganga allt of skammt að mati minni hlutans þó að auðvitað séu þær til bóta því að eins og frumvarpið liggur fyrir eru engar frítekjur þá hefði hver einasta króna sem lífeyrisþegi hefði unnið ár inn skert tekjutrygginguna þannig að þarna er þó verið að koma til móts við kröfur lífeyrisþega þó að það sé ákaflega lítið við getum alveg ímyndað okkur hvernig það er að fá vinnu fyrir tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði þó að mönnum sé gert kleift að auka aðeins tekjur sínar er það auðvitað allt of skammt gengið breytingartillögur minni hlutans eru efnislega eftirfarandi en þær koma fram í sérstöku skjali eins og ég benti á áðan fyrsta ný tekjutrygging aldraðra verði áttatíu og fimm þúsund krónur og öryrkja áttatíu og sex þúsund krónur frá næstu áramótum það er frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö að viðbættum vísitölubreytingum sem orðið hafa einnig er lagt til að skerðingarprósentan fari þegar um áramót úr fjörutíu og fimm prósent í þrjátíu og fimm prósent en ríkisstjórnin ætlar að lækka hana í þrjátíu og níu komma níutíu og fimm prósent þá eins og sést hér á breytingartillögunum og síðan í þrjátíu og átta komma þrjátíu og fimm prósent árið tvö þúsund og átta hér eru því lagðar til mun minni skerðingar strax frá næstu áramótum auk hærri tekjutryggingar breytingar ríkisstjórnarinnar fela í sér að sameina tekjutryggingu og tekjutryggingarauka í einn bótaflokk og að tekin verði upp ný tekjutrygging sem verður fyrsta janúar tvö þúsund og sjö

eins og menn sjá ganga þessar breytingar mun skemur en þær sem við leggjum til en vissulega fögnum við því að hér sé verið að sameina þessa bótaflokka tekjutryggingaraukann og tekjutrygginguna en það er flækjufótur sem þessi ríkisstjórn kom á fyrir nokkrum árum þegar breytingarnar vegna öryrkjadómsins komu hér inn í almannatryggingarnar þá var bætt við þessum bótaflokki til þess að flækja enn meir almannatryggingarnar og vissulega er það fagnaðarefni að ríkisstjórnin hefur séð að sér og bakkað út úr þeirri vitleysu og er búin að setja þetta allt saman í einn bótaflokk og það er vissulega til bóta annars frítekjur vegna atvinnutekna lífeyrisþega leggjum við til að verði sjötíu og fimm þúsund krónur á mánuði frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö þær skerði þá ekki tekjutryggingu við teljum fulla ástæðu til þess skoðað verði hvort nýta megi hluta þessa frítekjumarks fyrir tekjur úr lífeyrissjóði þannig hafi lífeyrisþegar val um þetta nýja frítekjumark eða eldri reglu sem gilti aðeins fyrir öryrkja eftir því hvort er þeim hagstæðara fyrir þá sem eru með árstekjur undir eins og hálfa milljón króna er þetta nýja frítekjumark hagstæðara en sú regla nú hefur ríkisstjórnin tekið þessa reglu inn í sínar breytingartillögur þó svo að frítekjumarkið sé mun lægra í þeirra breytingartillögum þriðja við leggjum einnig til að ráðstöfunarfé það er vasapeningar þeirra sem dvelja stofnunum hækki um fimmtíu prósent frá frá fyrsta júlí tvö þúsund og sex það er afturvirkt ásamt því að frítekjumark gagnvart tekjum þeirra sem dvelja á stofnunum verði hækkað úr fimmtíu þúsund krónur í sjötíu og fimm þúsund krónur þannig að þeir hefðu þá sama frítekjumark og þeir sem fá atvinnutekjur enda sjá allir sem sjá vilja að fimmtíu þúsund krónur er ákaflega lág upphæð fyrir þá sem dvelja inni á stofnun og þurfa oft að greiða ýmsa þjónustu sem þeir þurfa að fá þar við teljum í minni hlutanum nauðsynlegt að stefna að því að breyta því greiðslufyrirkomulagi sem er á daggjaldastofnunum fyrir aldraða þannig að það verði í svipuðu formi og gildir fyrir fatlaða á sambýlum og viljum við að stefnt verði að því að sú breyting verði fyrsta janúar tvö þúsund og átta eftir eitt ár fjórða við leggjum einnig til að afnumin verði að fullu tengsl lífeyrisgreiðslna við atvinnu og lífeyristekjur maka og það strax um næstu áramót við teljum að lífeyrisgreiðslur séu persónulegur réttur einstaklingsins og þar eigi makatekjurnar ekki að hafa áhrif á upphæðir fimmti í fimmta lagi leggjum við til að öryrkjar haldi aldurstengdri örorkuuppbót þegar farið er á ellilífeyri og sú breyting taki einnig gildi um næstu áramót minni hlutinn telur brýnt að endurskoða lífeyriskafla laga um almannatryggingar undir það tóku fulltrúar eldri borgara sem komu fyrir nefndina þá endurskoðun verður að vinna í fullu samráði við samtök aldraðra og öryrkja skoða verður samspil almannatrygginga og lífeyriskerfisins með það að markmiði að einfalda tryggingakerfið draga úr skerðingaráhrifum tekna og auka möguleika lífeyrisþega til að bæta kjör sín þá þarf að koma á afkomutryggingu sem tryggi viðunandi lífeyri til undirbúnings afkomutryggingar verði gerð úttekt á framfærslukostnaði lífeyrisþega sem grunnlífeyrir og tekjutrygging byggist á minni hlutinn hefur lagt til að skilgreind verði neysluútgjöld lífeyrisþega sem myndi viðmiðun fyrir grunnlífeyri og tekjutryggingu þetta hefur komið fram í öðru þingmáli hér í þinginu þessi viðmiðun hækki í samræmi við neysluvísitölu þannig að tryggt sé að hún haldi verðgildi sínu hækki launavísitala umfram neysluvísitölu verði tekið mið af henni þannig að lífeyrisþegum sé tryggð hlutdeild í auknum kaupmætti í samfélaginu minni hlutinn telur nauðsynlegt að skilgreining á neysluútgjöldum lífeyrisþega sem afkomutrygging þeirra skal byggð á liggi fyrir eigi síðar en fyrsta desember tvö þúsund og sjö það er eftir tæpt ár ásamt tillögum um hvernig draga megi frekar úr skerðingu lífeyrisgreiðslna vegna annarra tekna þegar úttekt hefur verið gerð á framfærslu lífeyrisþega skal í samráði við hagsmunasamtök þeirra gera áætlun um tímasetta áfanga afkomutryggingar breytingartillögur minni hlutans endurspegla það sameiginlega viðhorf stjórnarandstöðunnar að eitt allra brýnasta verkefnið á sviði velferðarmála hér á landi sé að bæta kjör öryrkja og aldraðra óumdeilt er að allur þorri þeirra sem þessum hópum tilheyra hefur alls ekki notið lífskjarabata sambærilegs við þann sem aðrir landsmenn hafa notið undanfarin ár úr því vill stjórnarandstaðan bæta án frekari tafar með breytingartillögum sínum þær koma til viðbótar aðgerðum sem ríkisstjórnin leggur til í þessu frumvarpi og ganga mun lengra en þær meginmarkmið samkvæmt þingsályktunartillögu stjórnarandstöðunnar frá því í haust er að hækka lífeyrisgreiðslur aldraðra og öryrkja svo og að auka svigrúm þeirra til að afla sér tekna án þess að það skerði lífeyrisgreiðslur þeirra sérstök áhersla er þar lögð á að bæta kjör þeirra sem minnst hafa og að tekin verði upp afkomutrygging sem byggð sé á skilgreindum neysluútgjöldum lífeyrisþega einkum þeirra sem eingöngu hafa lífeyri sér til framfærslu lagt er til að atvinnutekjur það er frítekjur sem ekki skerða tekjutryggingu

tillaga ríkisstjórnarinnar í þessu frumvarpi fól í sér tvö hundruð þúsund krónur frítekjur á ári frá fyrsta janúar tvö þúsund og níu þegar þessi ríkisstjórn er náttúrlega löngu farin frá eða um sautján þúsund krónur á mánuði og svo tuttugu og fimm þúsund krónur frítekjur á mánuði frá fyrsta janúar tvö þúsund og tíu og þá er enn þá lengra síðan þessi ríkisstjórn hefur farið frá reyndar kom hér yfirboð eins og ég benti á á blaðamannafundi fyrir tveimur dögum og er hér breytingartillaga frá meiri hlutanum þar sem lagt er til frítekjumark tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði eða þrjú hundruð þúsund krónur ári og það taki gildi um næstu mánaðamót og auðvitað er það vissulega i áttina en alls ekki nógu langt gengið minni hlutinn telur að rétt sé að skoða hvort heimila eigi að nýta einhvern hluta sjötíu og fimm þúsund krónur frítekjumarksins fyrir tekjur úr lífeyrissjóði í stað þess að þær skerði tryggingagreiðslur strax frá fyrstu krónu þar með yrði komið til móts við þann hluta hópsins sem ekki er fær um að afla sér atvinnutekna og þeir geti þannig bætt þannig stöðu sína sem aðeins hafa greiðslur úr lífeyrissjóðum en þetta eru tillögur sem við erum einmitt með í okkar sameiginlega þingmáli um nýja framtíðarskipan lífeyrismála í breytingartillögu minni hlutans er gert ráð fyrir að vasapeningar lífeyrisþega sem dvelja á stofnunum hækki um fimmtíu prósent samhliða afnámi frítekjumarks afturvirkt frá fyrsta júlí tvö þúsund og sex það er frá því um mitt sumar vasapeningarnir hækki þá um ellefu þúsund fjögur hundruð þrjátíu og sex krónur og verði þrjátíu og fjögur þúsund þrjú hundruð og níu krónur á mánuði hjá vistmanni sem engar aðrar tekjur hefur en lífeyrisgreiðslur frá tryggingastofnun falla niður þegar lífeyrisþegi vistast á hjúkrunar eða dvalarheimili frumvarp ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir tuttugu og átta þúsund fimm hundruð níutíu og eina krónu í vasapeninga frá næstu áramótum en vasapeningarnir hækkuðu ekki fyrsta júlí í sumar eins og almannatryggingabætur gerðu þannig að vasapeningafólkið varð útundan í sumar við viljum bæta úr því með því að hækka greiðslur til þeirra sem eru á vasapeningum afturvirkt frá fyrsta júlí og það um fimmtíu prósent aftur á móti eins og kom fram hér þegar ég gerði grein fyrir breytingartillögum okkar telur minni hlutinn vasapeningana úrelt fyrirkomulag og barn síns tíma en þær felast í því að almannatryggingagreiðslurnar falla niður þegar lífeyrisþegi flytur inn á stofnun og fær hann þess í stað vasapeninga sem eru í dag um tuttugu og tvö þúsund krónur á mánuði þetta eru upphæðirnar eins og þær eru núna áður en þessar breytingar ganga í garð sem við erum að mæla hér fyrir og verða afgreiddar í atkvæðagreiðslu á morgun lífeyrisþegar sem afla sér tekna halda núna eftir fimmtíu þúsund krónur þegar þeir fara inn á stofnun en við leggjum sem sagt til að þeir haldi eftir sjötíu og fimm þúsund krónur þetta kerfi er búið að afnema hjá fötluðum á sambýlum þeir halda lífeyrisgreiðslum sínum en greiða sameiginlegan heimiliskostnað svo sem fæðis og húsnæðiskostnað af þeim fjármunum hið opinbera sér síðan um launakostnað og ýmsan annan kostnað minni hlutinn vill að unnið verði að því að afnema vasapeningakerfið og gerðar þær ráðstafanir sem til þarf svo lífeyrisþegar sem kjósa að búa á dvalarheimili eða missa heilsu og verða að flytjast inn á hjúkrunarheimili haldi fjárhagslegu sjálfstæði sínu flutningsmenn leggja til að afnumin verði að fullu tenging lífeyrisgreiðslna við tekjur maka og það strax um áramótin en í tillögum ríkisstjórnarinnar er einungis gert ráð fyrir að afnema hana að hluta í tveimur áföngum minni hlutinn leggur einnig til að aldurstengd örorkuuppbót skerðist ekki þegar öryrki fer á ellilífeyri en nú fellur þessi örorkuuppbót niður á sextíu og sjö ára afmælisdegi öryrkjans og lækka þá greiðslur til hans sem nemur örorkuuppbótinni þó svo að hann hafi ekki haft jafnvel tök á því að safna neinum greiðslum í lífeyrissjóð þannig að hann á jafnvel engan rétt í lífeyrissjóði þegar hann kemur á ellilífeyri auk þess að leggja til hækkun á tekjutryggingunni um sex þúsund fimm hundruð króna umfram tillögu ríkisstjórnarinnar frá fyrsta janúar

sem verður alls eina milljón tuttugu þúsund krónur vísitölutryggt hjá öldruðum og eina milljón þrjátíu og tvö þúsund krónur hjá öryrkjum er lagt til að frítekjumark tekjutryggingar gagnvart atvinnutekjum verði níu hundruð þúsund krónur á ári frá áramótum afar mikilvægt er að rýmka verulega frítekjumarkið til að auka möguleika lífeyrisþega á að vera á vinnumarkaðnum og afla sér tekna

vegna þess að þegar upp er staðið skilar sér mjög lítið í vasa þeirra þannig að þeir eru í rauninni að vinna fyrir ekki neitt eða bara vinna fyrir ríkiskassann eða fjármálaráðherra það er í rauninni fjármálaráðherra sem fær allan afrakstur vinnunnar í sinn hlut þegar upp er staðið það er auðvitað skiljanlegt að menn fari ekki út í slíka vinnu og þetta virkar ákaflega vinnuletjandi og þessar skerðingarreglur nú eru hrein eignaupptaka hjá fólki forsvarsmenn landssamtaka eldri borgara lýstu því svo í blaðagrein fyrr á þessu ári að skerðingarkerfi lífeyris og bóta eins og hér er þekktist hvergi annars staðar kom fram að lífeyrisþegi sem hefði tekjutryggingu ásamt greiðslu úr lífeyrissjóði eða atvinnutekjur héldi aðeins eftir fimmtán til þrjátíu og þrjú prósent af þeim tekjum skerðingar og skattar væru sextíu og átta til áttatíu og fimm prósent af sjálfu leiðir að svo mikil skerðing á lífeyrisgreiðslum vegna annarra tekna dregur úr fólki að afla sér slíkra tekna og það tekur síður að sér verkefni eða hlutastörf sem gæfu viðbótartekjur þegar ríkið sér til þess að hirða stærsta hluta þeirra ef aldraðir fengju að halda sjötíu og fimm þúsund krónur atvinnutekjum á mánuði án skerðingar mundi það tvímælalaust stuðla að aukinni atvinnuþátttöku eldra fólks sem bæði hefur mikið gildi fyrir samfélagið og einstaklinga það hefur verið baráttumál lífeyrisþega að greiðslur til þeirra miðist eingöngu við eigin tekjur og aðeins þær geti skert lífeyri almannatrygginga en ekki tekjur annarra það er maka nú eru tekjur hjóna og sambýlinga lagðar saman og kemur helmingurinn af sameiginlegum tekjum til skerðingar greiðslna lífeyrisþegans frá tryggingastofnun um þetta snerist öryrkjadómurinn það er afnám tengingar við tekjur maka mikill meiri hluti þeirra sem nú heyra undir þessa reglu mundu hagnast á breytingunni en lífeyrisþegar sem eru með háar tekjur og eiga maka með lægri tekjur mundu fá eitthvað lægri greiðslur frá tryggingastofnun við afnám þessarar tekjutengingar verða lífeyrisgreiðslur almannatrygginga persónulegur réttur eins og til dæmis atvinnuleysisbætur sem eru óháðar tekjum maka árið tvö þúsund og þrjú var komið á aldurstengdri örorkuuppbót fjárhæð uppbótarinnar miðast við aldur einstaklings þegar hann var fyrst metinn sjötíu og fimm prósent öryrki þessi uppbót fellur niður þegar öryrki sem hennar nýtur nær sextíu og sjö ára aldri og verður ellilífeyrisþegi þetta telja flutningsmenn óréttlátt af því að tekjuþörf öryrkja minnkar ekki við það að eldast auk þess hafa þeir sem verða ungir öryrkja minni möguleika á að afla sér lífeyrisréttinda eins og ég benti á hér áðan því er lagt til að öryrkjar haldi þessari uppbót þegar þeir verða ellilífeyrisþegar nokkrar breytingar eru lagðar til í frumvarpinu sem ekki eru hluti af yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og fulltrúa eldri borgara og snúa þær meðal annars að slysatryggingum almannatrygginga eru þær til bóta og mun minni hlutinn því styðja fimmta og sex greinar frumvarpsins og smávægilegar lagatæknilegar breytingar sem koma fram í frumvarpinu

þrettándu greinar frumvarpsins en greiða atkvæði gegn d lið sautjándu grein það er ákvæði til bráðabirgða fjögur sem varðar þrettándu greinar en þar er ríkisstjórnin í rauninni með þráttfyrirákvæði þar sem hún ætlar ekki að standa við þetta þrettánda ákvæði að minnsta kosti á meðan hún er við völd hér það er fram að kosningum minni hlutinn ítrekar að það verði eitt af forgangsverkefnum í þjóðfélaginu á næstunni að bæta kjör lífeyrisþega og þjónustu við þá eins og ég sagði áðan eru breytingartillögur fráminni hlutanum á sérstöku þingskjali og ég ætla ekki að fara í gegnum hvern einasta lið þess skjals en hef gert ágæta grein fyrir því hér það kemur fram hér í nefndaráliti minni hlutans undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn þuríður backman guðrún ögmundsdóttir sú sem hér stendur og háttvirtir þingmenn kristján l möller þess má geta að háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson sem er áheyrnarfulltrúi í nefndinni er sammála þessu